Dar, pentru a avansa în parcursul său european, Serbia trebuie să îndeplinească integral criteriile de la Copenhaga, inclusiv în ceea ce privește protecția minorităților. Subliniez în acest context nevoia ca drepturile vlahilor din Valea Timocului să fie respectate. Am în vedere în special dreptul la autoidentificare și la păstrarea identității etnice și culturale, inclusiv prin asigurarea educației în limba română. Atrag atenția asupra Protocolului semnat de România și Serbia cu privire la protecția minorităților. Solicit autorităților de la Belgrad să depună toate eforturile pentru ca documentul menționat să fie pus în aplicare pe baza unui calendar adecvat. Semnalez totodată importanța cooperării transfrontaliere pentru bunăstarea regională, inclusiv în cadrul Strategiei UE pentru regiunea Dunării.